Die Europäische Union braucht Zuwanderung, und zwar gezielte Zuwanderung, legale Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung. Und sie muss alles unternehmen, damit diese Migranten dann auch entsprechende Integrationshilfen erhalten. Aber in Ihrem Bericht, Frau Hirsch, kommen viele Artikel vor, die eher die illegale Zuwanderung fördern, und zwar deshalb, weil Sie in einigen Artikeln verlangen, dass illegal Zugewanderte, Personen ohne Ausweisdokumente, legalisiert werden sollten, dass Ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden sollte und dass Illegalen auch das Wahlrecht eingeräumt werden sollte. Sie fordern auch, dass man Asylbewerbern, die abgelehnt worden sind, Integrationsperspektiven eröffnet. Das sind alles Forderungen, die mit dem nicht übereinstimmen, was Sie eigentlich vorgeben zu tun. Ich glaube daher, dass es mit äußerster Vorsicht zu genießen ist, Ihren Bericht zu unterstützen, weil eben gerade mit diesen Punkten die illegale Migration gefördert wird und die Integration eher verhindert wird.